Herr Präsident, Frau Kommissarin!

Das sind die Dinge, die wichtig sind. Wir wollen Klarheit, damit der mündige Bürger auch mündig entscheiden kann.

Das sind Dinge, die wir klären müssen. Tatsächlich ist es so, dass die Europäische Kommission angefangen hat, sich darüber Gedanken zu machen. Ich wäre sehr dankbar, Frau Kommissarin, wenn wir erfahren könnten, bis wann wir auf ein Tätigwerden der Europäischen Kommission zählen können.

Ich freue mich immer auf die leckeren Produkte aus Spanien, die ich in Deutschland kaufen kann, weil sie in Deutschland nicht hergestellt werden können. Aber es gibt auch Produkte, die vor Ort hergestellt werden. Es geht darum, dass wir dafür sorgen, dass die Bürger wissen, woher das Produkt kommt, wie die Qualität dieses Produkts ist, und dass nicht immer ein Rätselraten dahintersteht Wie sollen wir das interpretieren?

Hat das wirklich einen Wert?